Myslíte si, že problém energetické chudoby je problémem, který má řešit celá EU, potažmo pan komisař, nebo je to výhradní kompetence členských států